Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci! Spoštovana varuhinja, vsi ostali prisotni! Najprej se želim varuhinji v imenu vlade zahvaliti za opravljeno delo in za pripravljeno poročilo, ki odraža odličen uvid v stanje spoštovanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Vlada poročilo razume in sprejema kot pomemben opomnik pri svojem nadaljnjem delu kot konstruktivno kritiko in hkrati tudi kot pohvalo za dosedanja prizadevanja. Pri tem želim poudariti, da bo delovanje v smeri dvigovanja ravni varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot eno izmed pomembnejših vodil tudi pri delu te vlade. Področje človekovih pravic posega v najrazličnejše družbene situacije in se nanaša na delo vseh ministrstev in vladnih služb. Kot izhaja iz poročila varuha za leto dva sedemnajst je eden izmed največjih izzivov ravno reševanje tistih problemov, ki terjajo medsebojno usklajevanje in sodelovanje večjega števila resorjev. Tu se namreč najbolj izostrijo različni pogledi in prihaja v ospredje tehtanje med uresničevanjem različnih človekovih pravic, ki so med sabo lahko tudi v koliziji. Zato tudi pri pripravi posameznih odzivov prihaja do različnih stališč, saj vsak resor daje prednost pri določenim posebnim vidikom urejanja družbe. Tega se zavedamo tudi na ministrstvu za pravosodje, ki od leta dva šestnajst dalje določeno kot koordinacijski organ znotraj vlade in skrbi za sistemski pristop k varstvu človekovih pravic. V okviru te svoje vloge si prizadevamo okrepiti zavedanje o pomenu medsebojnega sodelovanja in stalnega delovanja v smeri izboljšav na področju varstva človekovih pravic. V ta namen je bilo v preteklem obdobju uvedeno vmesno poročanje o uresničevanju priporočil varuha, v prihodnje pa si bomo kot koordinator še dodatno prizadevali za izboljšanje preglednosti vsebinske realizacije priporočil, zlasti pa za pravočasno medsebojno seznanjanje resorjev s sprejetimi odzivi v premerih, ko sega posamezno poročilo, priporočilo na področje dela različnih resorjev. S tem želimo spodbuditi k pravočasnemu in tvornemu sodelovanju takrat, kadar je za ustrezen odziv in realizacijo priporočila to potrebno. Za leto dva sedemnajst je bilo podanih šestinsedemdeset priporočil. Po oceni vlade je bilo osem priporočil doslej že realiziranih, delno realiziranih je petindvajset, kar triindvajset jih pomeni stalno nalogo, realizacijo desetih je vlada zavrnila zaradi nestrinjanja, deset pa je trenutno še nerealiziranih. Vsekakor pa je vlada vsa priporočila skrbno proučila, pripravila tudi vsebinske odzive, ki so podrobneje zajeti v odzivnem poročilu vlade na triindvajseto redno letno poročilo varuha. Skrb za uresničevanje človekovih pravic in za izboljšanje stanja na tem področju je nikoli dokončan proces. Na ministrstvu za pravosodje kar deset od petnajstih priporočil predstavlja stalno nalogo. Na tem mestu želim kot primer aktivnosti, ki ni stalna - ni le stalna, temveč tudi skupna - izpostaviti zlasti priporočilo varuha človekovih pravic ker nadaljevanju dela na področju izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Če je imela Slovenija še pred tremi leti več kot tristo dvajset neizvršenih sodb, v začetku dva osemnajst pa okoli petinštirideset, jih je imela okoli konec oktobra le še trinajst. Priporočila na področju varstva pravic otrok pa tudi žrtev oziroma oškodovancev kaznivih dejanj jemljemo resno, jih uresničujemo - ne le omenjeno, ne le zgolj omejeno na posamezno priporočilo, temveč celostno in proaktivno. V tej luči sem devetega oktobra letos s predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstva za zdravje, ministrstva za notranje zadeve, vrhovnega sodišča, generalne policijske uprave ter generalnim državnim tožilcem podpisala zaveze o podpori in sodelovanju pri implementaciji hiše za otroke v Sloveniji. Podpis zavez je še toliko bolj pomemben, saj predstavlja resne namene okrepiti varstvo otrokovih pravic v najbolj stresnih situacijah in preprečitev ponovne viktimizacije. Glavni namen vzpostavitve hiše za otroke je hitro ukrepanje ter celostna obravnava otroka, poudarek pa je na otroku prijaznem ter medinstitucionalnem sodelovanju. V zaščito žrtev kaznivih dejanj pa je usmerjena tudi prihajajoča novela zakona o kazenskem postopku. Menim, da smo pri trajnostni krepitvi pogojev za zagotavljanje in uresničevanje človekovih pravic uspešni lahko le s tvornim skupnim delovanjem. Za to pa si bo vlada tudi v prihodnje v polnosti prizadevala. Hvala za pozornost.